Señor Presidente, Señora Hedegaard, he escuchado con tanto interés como expectación la declaración de la Comisión sobre el acceso a medicamentos que salvan vidas. Permítanme utilizar este espacio de debate y responsabilidad que es el Parlamento Europeo para traer a primer plano la prioridad irrenunciable de nuestro trabajo, que es servir al interés general. ¿Qué naturaleza epidémica ha de adquirir una patología para ser considerada crisis de salud pública? ¿Son suficientes los 130 millones de enfermos de hepatitis C en el mundo, 10 millones de ellos en la Unión Europea, casi 1 millón solo en España? La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que, cuando se cronifica, se convierte en incapacitante y devastadora. Es mortal en medio millón de casos al año. Pero ahora existe una cura. Y esa cura tiene un precio.

¿Vamos a resignarnos, de nuevo, a dar excusas que justifiquen la parálisis institucional europea? ¿Vamos a limitarnos a lamentar la fatalidad del lucro corporativo? Yo creo que no, Señorías. Yo creo que podemos actuar y que existen las herramientas. Los Estados miembros pueden aplicar el artículo 31 de la Declaración de Doha de 2001, promovida por la Organización Mundial del Comercio pueden emitir una licencia obligatoria por necesidad de salud pública y fabricar un genérico. También pueden oponerse legalmente a la patente, como ya ha hecho la India, ya que la molécula fue patentada previamente contra el cáncer. O pueden negociar el pago conjunto de cesión de la patente. O, cómo no, optar por formar un bloque y realizar compras públicas agregadas.

¿Pueden comprometerse la Comisión y este Pleno a promover una posición común para defender el interés general y el cumplimiento de los Tratados?